frú forseti góðir landsmenn það er afleitt að í landi sem hefur svo margt að bjóða skuli þjóðin þurfa að dragnast með ríkisstjórn afturhalds og hafta stjórn er lýtur forustu forsætisráðherra sem þrífst á deilum og átökum og dregur fæturna í öllum framfaramálum þessi ríkisstjórn nær varla saman um eitt einasta mál stjórnarflokkarnir eru ekki samstiga í orkumálum gjaldmiðilsmálum utanríkismálum eða yfir höfuð mikilvægustu aðgerðir í efnahagsmálum allt mikil orka fer í innbyrðis átök og menn falla fyrir borð einn af öðrum þar til stjórnin hangir á minnsta mögulega meiri hluta ófær um að koma málum í gegn af eigin rammleik svo er gripið til gamalkunnugs stefs að varpa sökinni á aðra aðila vinnumarkaðarins eða stjórnarandstöðuna sem nú er kennt um tafir og vandræðagang við breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu ætli það sé ekki líka stjórnarandstöðunni að kenna að hvorki gengur né rekur í skuldamálum að einungis tuttugu og tvö af tvö þúsund átta hundruð umsækjendum hafi fengið greiðsluaðlögun að einungis lítið brot fyrirtækja sem áttu að komast á beinu brautina hafi fengið úrlausn sinna mála að kosningar til stjórnlagaþings hafi klúðrast og samningarnir við erlendu kröfuhafa bankanna sem eru þannig úr garði gerðir að eftir því sem heimilum og fyrirtækjum gengur betur næstu árin þeim mun meira rennur beint í þeirra vasa beinustu leið út úr landinu hvort skyldi allt þetta vera á ábyrgð stjórnarandstöðunnar eða á ábyrgð ríkisstjórnar jóhönnu sigurðardóttur og steingríms j sigfússonar frú forseti ég fullyrði að enginn íslendingur sættir sig við að búa í landi þar sem frumkvæði er drepið niður með aðgerðarleysi skattar draga máttinn úr fólki og fyrirtækjum skuldir sliga heimilin og atvinnuleysi kyndir undir vonleysi vissulega þurfti um stund að herða ólina og takast á við erfiðar aðstæður en reyndin er sú að sá tími er liðinn það er ekki endalaust hægt að bera fyrir sig kreppu og bankahrun fyrir tæpum þremur árum þegar við blasa á hverjum degi misnotuð tækifæri til að byggja upp að nýju skapa störf og bjartari framtíð á meðan aðrar þjóðir sem glímdu við sambærilegan vanda samdrátt og vaxandi atvinnuleysi á meðan þær eru að ná sér á strik sitjum við íslendingar eftir

og óstöðugleika í stað vaxtar og uppbyggingar á öllum sviðum samfélagsins áður

og upplausnar í stjórnmálum í stað stöðugleika og stefnufestu á alþingi áður tíma uppgjörs reiði og vonbrigða í stað jafnvægis og almennrar lífskjarasóknar áður

það er lífsspursmál fyrir okkur að brjótast út úr þessu ástandi og hefja kraftmikla lífskjarasókn nýtt framfaraskeið á íslandi frú forseti við búum í landi sem er ríkt af gæðum á síðastliðinni öld öðluðumst við sjálfstæði við höfum búið skynsamlega um hnútana í samskiptum okkar við aðrar þjóðir við byggðum upp grunnatvinnuvegina og helstu innviði samfélagsins óhætt er að segja að allt hafi það gengið framar björtustu vonum forfeðra okkar okkur hefur vegnað best þegar alþingi hefur verið í takt við þjóðina skynjað á hverju við byggjum lífsafkomu okkar og möguleika til frekari framfara í hverju sérstaða okkar er fólgin og hver arfur okkar er en höfum jafnframt hugfast að stóru framfaraskrefin hafa verið stigin þegar meginstofnarnir samfélagsins alþingi og ríkisstjórn stóðu traustum fótum því miður er því ekki til að dreifa við núverandi aðstæður ákæran á hendur geir h haarde fyrrverandi forsætisráðherra sem þingfest var í gær varð ekki til að auka virðingu og veg alþingis réttarhöldin yfir geir h haarde verða þeim sem um þau véluðu til ævarandi skammar frú forseti við erum ekki stór þjóð í samanburði við flestar aðrar hér er fámennt samfélag í strjálbýlu landi sumir kjósa að líta á þetta sem veikleika og sjá enga framtíð utan evrópusambandsins staðreynd málsins er hins vegar sú að smæðin einfaldleikinn og sveigjanleikinn ásamt með auðlindum landsins menningu og mannauði er okkar helsti styrkur mestar framfarir hafa orðið þegar áhersla hefur verið lögð á að nýta tækifærin beisla orkuna hámarka afrakstur veiðanna við íslandsstrendur og fjárfesta í kennt og velferð landsmanna nú þurfum við að ryðja úr vegi hindrunum fyrir nýfjárfestingar í orkufrekum iðnaði og skapa þúsundir nýrra starfa við höfum því að skattleggja þjóðina út úr kreppunni koma þarf súrefni tl atvinnulífsins í landinu landsvirkjun hefur kynnt áætlanir sem gætu komið íslandi í fremstu röð á ný til þess að þau tækifæri og fjölmörg önnur verði að veruleika verum við að þora að taka ákvarðanir hafa kjark til að sækja fram og sýna áræði einungis þannig náum við vopnum okkar að nýju tilhneiging ríkisstjórnarinnar er að vera með puttana í öllum sköpuðum hlutum hlutast til um hvernig fólk ráðstafar eignum sínum setja höft og hömlur á fólk og fyrirtæki og leggja bönd á framtakssemi þjóðarinnar ríkisstjórnin er allt að festa í klakaböndum tveggja prósenta hagvöxtur sem við horfum fram á segir okkur að hjarta atvinnulífsins slær en afar hægt og veikt við getum ekki látið atvinnulífið fjara út án þess er engin velferð og án efnahagslegs sjálfstæðis er fullveldi okkar ógnað góðir landsmenn framkvæmdaviljinn og frelsið

látum það ekki verða til þess að við hættum að sækja fram stöðnun er ekki svarið þvert á móti þurfum við að virkja fólkið í landinu til að koma okkur út úr vandanum góðir íslendingar ríkisstjórnin gumar sig af því að hér sé allt á réttri leið en hver er staðan verðbólga virðist á uppleið að nýju hagvöxtur er langt undir því sem við þurfum á að halda ísland er í efnahagslegri kyrrstöðu og atvinnuleysi er í hæstu hæðum þrátt fyrir að þúsundir vinnufúsra handa hafi yfirgefið landið og leitað á önnur mið til að bíta höfuðið af skömminni er nú hart sótt að helsta atvinnuvegi landsmanna sjávarútveginum það er ekki gert með aukna hagsæld í huga eða betri lífskjör þeirra hundruða fyrirtækja og þúsunda íslendinga sem við greinina starfa því ljóst er að yfirvofandi lög um stjórn fiskveiða munu kosta þjóðarbúið milljarða prófessor í hagfræði sagði í viðtali fyrir skemmstu að íslenska kvótakerfið væri eina kerfið sem íslandi hefði tekist að byggja upp frá grunni sem væri á heimsmælikvarða við værum fyrirmynd annarra þjóða kvótakerfið væri merkilegasta framtak íslands í skipulagsmálum ekki síst fyrir það að framseljanlegar aflaheimildir hefðu aukið hagkvæmni kerfisins svo mjög en í miðri stórkreppu væri það stefna ríkisstjórnarinnar að skapa glundroða og gjaldþrot í sjávarútveginum sem væri helsti lykillinn að efnahagsbatanum sjávarútvegurinn er lykillinn sjáið nýjustu hagvaxtartölurnar það er sjávarútvegurinn grunnatvinnuvegur þjóðarinnar sem ber uppi þann litla hagvöxt sem hér mælist frú forseti við erum hálfnuð á kjörtímabili þessarar lánlausu ríkisstjórnar án breytinga er ekkert annað framundan en meira af því sama lífskjörin munu halda áfram upp á að versna svo lengi sem fetað er áfram sömu braut

og við verðum að spila úr þeim tækifærum sem hvarvetna blasa við stærsta hindrunin á þeirri leið er ríkisstjórnin og stefna hennar verkstjórnin er ónýt ófriður ætíð valinn umfram sátt og það erum við íslendingar allir sem greiðum fyrir þessa sjálfshátíð vinstri manna á valdastóli með verri kjörum lengri kreppu veikara efnahagslífi og minni velferð ég segi hingað og ekki lengra þessi ríkisstjórn verður að víkja